Ich habe gesagt Wir müssen uns auf die Bergregionen konzentrieren. Aber es kann Konzepte in Richtung Tourismus, Verkehr, Energiewirtschaft ohne das Zusammenspiel mit den umliegenden Regionen oder mit den Städten nicht geben. Ich bin davon überzeugt, dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, ein Bottom up Prinzip ist, und auch genau das, was uns Kommissar Hahn gesagt hat, was wir bei den makroregionalen Strategien wollen, ist immer eine Bottom up Geschichte. Ich weiß nicht, wo Du in meinen Ausführungen herausgehört hast, dass es eine Strategie ist, die von oben aus gesetzt ist. Würdest Du mir das sagen, wo ich das behauptet habe?